áburður að spyrja spurninga er það ekki hlutverk þingmanna að spyrja spurninga og fá upplýsingar og gæta að almannaeignum er það ámælisvert af þingmanni að gera það

kallað ítrekað eftir upplýsingum gagnvart þróunarfélaginu sem er opinber stofnun í skilningi laga

og ekki fengið þau gögn sem brýnust eru í þessu máli mikilvægustu gögnin hafa ekki komið fram og ég fæ þau ekki það er kaupsamninga verðmæti og ástæður

um opinber innkaup og reglur sem þar gilda og ég hef spurt um fleira ég hef spurt um hæfi þeirra sem hafa komið að þessu máli ég hef rökstutt það

ég leitaði til upplýsingasviðs alþingis sem sneri sér að þróunarfélaginu

leita til ríkisendurskoðunar ekki um skýrslu heldur um tiltekin gögn sem upplýst hafði verið að ríkisendurskoðun hefði undir höndum fyrir það tiltæki fyrir þann meinta fótaskort minn á boðleiðum fékk ég hér tiltal í gær hæverskt föðurlegt tiltal frá herra forseta sem ég tjáði herra forseta að ég mundi rétta mig eftir í framtíðinni en þar snerist þetta mál upp í umfjöllun um algjört aukaatriði þess ég hef síðan fengið svar frá þróunarfélaginu í gær þar sem þeir undanskilja svarinu alla kaupsamninga verðtilboðverðmat og öll slík gögn og bera fyrir sig upplýsingalög undantekningarreglur upplýsingalaga það er mjög sérkennilegt varðandi kaupsamningana vegna þess að þetta eru gögn sem fara til opinberrar skráningar þetta eru þinglýsingargögn það er mjög sérkennilegt af gæsku þróunarfélagsins fékk ég þó í hendur lögfræðiálit sem

hér í gær vegna þessa tiltals fyrir fótaskort minn meintan á sviði boðleiða innan þingsins þá skrifaði ég herra forseta tölvupóst í gær og reyndar tók ég það fram í ræðunni að ég óskaði gagna óskaði atbeina herra forseta um gagnaöflun og í framhaldi af því ritaði ég virðulegum forseta tölvupóst og áréttaði þetta og við því fékk ég það svar í gær að það væri ekki á valdi þingmanns eins og mín eða innan handar þingmanns að fá slík gögn og fyrirspurn mín fór aldrei til ríkisendurskoðunar ég lít svo á að þar hafi enn verið lagðir steinar í götu mína í gagnaöflun mér er vísað til upplýsingalaga og mér er eiginlega vísað út úr þinghúsinu til almennings sem hefur heimildir samkvæmt upplýsingalögum ég taldi að skyldur mínar og réttindi væru dýpri en svo að ég þyrfti að sæta því það var líka einkennilegt að upplifa það herra forseti að hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsti mig um það í gær og færði mér þau skilaboð frá ríkisendurskoðun að gögnin lægju þar opin og hefði haldið að hæstvirtur fjármálaráðherra og þingmaður hefði þá átt að fara í gegnum forsætisnefndina með málið og skilaboðin um að gögnin stæðu opin kæmu frá virðulegum forseta þingsins ég vek athygli því herra forseti að ríkisendurskoðandi er lögum samkvæmt

og ber ábyrgð gagnvart því og ég er hluti þingsins og ríkisendurskoðandi ber ábyrgð gagnvart mér og öllum þeim sextíu og tveimur þingmönnum sem hér eru á þingi til viðbótar ég er órjúfanlegur hluti þingsins og mér þykir illt að slíkir steinar séu lagðir í götu mína og mér þykir illt að tiltal skuli ekki veitt þegar boðleiðir rangar eru farnar af hæstvirtum fjármálaráðherra slíkt hið sama hefur gerst og þetta er vandamál og minnist ég þar yfirlýsingar hæstvirtur fjármálaráðherra og ríkisendurskoðunar í tengslum við grímseyjarferjuna ríkisendurskoðandi svarar fyrir alþingi en ekki til framkvæmdarvaldsins það er hlutverk ríkisendurskoðunar að gefa skýrslur

hætti þá er það

það er deilt um það hvort það hefði átt að vera á vegum ríkisendurskoðunar eða fyrirtækisins einu má gilda einu má gilda ríkiskaupa vildi ég sagt hafa einu má gilda fyrirtækið var bundið af slíku ég vek líka athygli á því að í þessum þjónustusamningi er sérstaklega vísað til reglna stjórnsýslulaga um hæfi þriðja og fjórðu grein í samþykktum þróunarfélagsins er tekið fram að félagið hafi umsjón með sölu ekki sjálfa söluna það er tekið fram það er líka tekið fram í stofnskrá að það sé umsjá en ekki bein sala það bendir til þess að ríkiskaup hafi átt að sjá um dæmið og þá ber að fara í einu og öllu eftir lögum um opinber innkaup en gefum okkur það nú að svo hafi ekki verið þá stendur samt í samningnum að það sé útboðsskylda og skyldur um opinber innkaup séu ávallt uppfylltar það stendur beinlínis það liggur fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að útboð fór ekki fram eru það köpuryrði þó ég færi fram lögfræðilegar skýringar sem ég met hárréttar ég vil líka benda hæstvirtum ráðherra á það að fyrir liggur lögfræðiálit þar sem segir lögfræðiálit til þróunarfélagsins þar sem segir beinlínis að félaginu sé heimiluð ein sala en það er tekið fram að kjósi félagið að fara með söluna sjálft sem ég efast um þá eigi að fara að útboðsreglum gæta allra reglna það er þeirra reglna sem eru ítarlega eru tíundaðar og það eru gerðar miklar kröfur þegar almannaeignir eiga í hlut miklar kröfur það er algjörlega ljóst að stjórnsýslulögin gilda um þetta fyrirtæki ég hef talað um kóngulóarvef og þar hef ég sagt að kóngulóin í vefnum væru forustumenn sjálfstæðisflokksins á suðurnesjum í stjórn þróunarfélagsins er eins og lýst var magnús gunnarsson árni sigfússon og stefán páll þórarinsson í aðal þeir eru að selja eignir og hverjir kaupa jú keilir menntasetrið kaupir og hver situr þar sem stjórnarformaður einn og sami maðurinn árni sigfússon báðum megin við borðið það er ekki verið að selja þessar tvær eignir opinberu hlutafélagi heldur einkahlutafélagi

þar eru stofnendur líka bein og þar eru stofnendur háskólavellir í keili þar er reykjanesbær líka þannig að þeir eru allt um kring um borðið í háskólavöllum er síðan reykjanesbær aftur þeir kaupa tæpar sautján hundruð íbúðir og þar er bæjarstjórinn að gæta hagsmuna báðum megin við borðið hann selur og kaupir þar er líka fjárfestingarfélag sem heitir teigur þar sem skólastjóri þessa skóla eða forsvarsmaður stofnar sjálfstætt félag fyrir sig til þess að eignast eignir sem hefur síðan komið fram að þessir háskólavellir mega leysa upp eignirnar og deila þeim út meðal stofnana bæjarstjórinn í reykjanesbær er einn af stofnendum háskólavalla hann er stjórnarformaður hann er líka stjórnarmaður í þróunarfélaginu og hann er formaður stjórnar keilis sem er að kaupa hann er báðum megin við borðið hann er líka vanhæfur út frá stjórnsýslulögum í þessu dæmi vegna þess að hann er að selja tengdu fólki sem hann hefur samskipti við og stendur í nánu trúnaðarsambandi við það er æðstu menn sjálfstæðisflokksins á keflavíkurflugvelli ég nefni þar borgþór jónsson sem er í bæjarstjórn reykjanesbæjar fyrir sjálfstæðisflokkinn hann er eigandi bein einn aðaleigandi bein árni sigfússon átti að víkja sæti þegar þetta nafn kom upp hann átti hreinlega að víkja sæti stjórnsýslulögin hafa fyrirmæli um það skýr fyrirmæli þeir eru fleiri bæjarfulltrúarnir sem tengjast þessum kaupum í bak og fyrir hvernig litu menn á það ef ég væri að ráðstafa almannaeignum og léti þingflokksmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs formanninn ganga fyrir þú mundir aldrei gera það ég mundi aldrei gera það þetta er spurning um

hef undir höndum er með ólíkindum svo það sem verra er og það er verðið formbrot er í gangi en verðið er fyrir neðan allar hellur fjórtán milljarðar fyrir sautján hundruð íbúðir er undirverð hvað sem hver segir og hvaða kvaðir sem þar liggja fermetraverð í reykjanesbæ gefur verðið tuttugu og níu og hálfan milljarð það munar fimmtán milljörðum og það er hárrétt hjá forsætisráðherra hæstvirtur að þetta er framtíðarsvæði þannig að þessi verðmæti munu margfaldast í höndum þessara manna það er óeðlilegt ég hef talað við fasteignasala um það þeir staðfesta það við mig þar fyrir utan eru kvaðirnar ekki sterkari en svo það er sölubann í fjögur ár nema að þróunarfélagið veiti leyfi til að selja ef bæjarstjórinn hefur selt handgengnum mönnum flokksgæðingum eins og sagt var í borgarnesræðunni frægu

þessari undanþágukvöð eða þessari kvöð sem er undanþæg þannig að það er sama hvert litið er verðið stenst ekki ég vil líka segja það

þá hafa safnast að mér ótrúlega mikið af gögnum ótrúlega mikið af gögnum og upplýsingum sem ekki komu fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra þar á meðal hef ég fengið fjöldann allan af tölvupósti og símtölum frá sjálfstæðismönnum í reykjanesbær sem lýsa yfir megnri óánægju sinni og ég vildi vera fluga á vegg þegar sjálfstæðismenn funda næst í reykjanesbæ megnri óánægju sinni og það er fólk sjálfstæðismenn sem stunda þarna heiðarlegan og góðan atvinnurekstur gott og gagnmerkt fólk sem sendi inn tilboð og var dregið á asnaeyrunum frá því í janúar þegar það sendi inn tilboðin og fram í október á þessum tíma var stofnaður fjöldi félaga af sjálfstæðismönnum og tengdu fólki í þeim tilgangi að kaupa þetta það hafa síðan komið aðrar sögur um önnur tengsl sem ég ætla ekki að rekja en málinu er fjarri því að vera lokið af minni hendi og hendi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ég hef líka spurt um kaup á vöru þjónustu og verkum þar er eitt stórt fyrirtæki sem hefur staðið eitt við kjötkatla sjálfstæðisflokksins í reykjanesbær fengið þessi stóru þjónustuverkefni og það sama fyrirtæki er stórkaupandi eigna á svæðinu tekur þátt í háskólavöllum og tekur þátt í bein og svo standa menn upp og segja að allt sé í himnanna lagi ég geri ekki

kosningabaráttunni ítarlega tillögur í þá veru sem hafa verið framkvæmdar ekki allar það er fullt af góðum hugmyndum eftir en það er alveg sama þó að markmiðin séu góð og tilgangurinn góður þá ber að gær opinberra reglna um meðferð almannaeigna það er eins skýrt og getur verið og ég ítreka það virðulegi forseti ég ítreka það virðulegi forseti